Mit der Europäischen Ermittlungsanordnung wird morgen ein sehr wichtiges Gesetz im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit verabschiedet.

Dies zeigt einmal mehr, dass nationalstaatliche und europäische Interessen nicht in einem Gegensatz stehen.

Die Ermittlungsanordnung wird die grenzüberschreitende Strafverfolgung in Europa erheblich erleichtern und verbessern, da viele der derzeit bestehenden Hürden in der gegenseitigen Rechtshilfe beseitigt werden können.

Der Wert eines solchen Instruments ist nicht zu unterschätzen, da es oft bürokratische Hürden waren, die polizeiliche Ermittlungen behindert oder erschwert haben. Das kann und darf nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sein, die ein Recht auf persönliche Sicherheit haben. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst sein, dass gerade der Bereich der Strafverfolgung und ermittlung ein äußerst sensibler Bereich ist, und hier muss mit großer Sorgfalt darauf geachtet werden, dass die Grundrechte der Beschuldigten gewahrt bleiben.

Ich bin sehr froh darüber, dass es uns in den Verhandlungen mit dem Rat gelungen ist, in Artikel10 eine Grundrechteklausel einzuführen. Eine Ermittlungsanordnung darf nur dann erlassen werden, wenn die Grundrechte der betroffenen Person nach der EU Grundrechtecharta und dem EU Vertrag nicht beeinträchtigt werden. Zudem konnten wir in Artikel5 und 10 auch sicherstellen, dass nur Maßnahmen zur Ermittlung angewendet werden können, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat nach nationalstaatlichem Recht auch erlaubt wären. Der Ermittlungsanordnung sind damit wichtige Grenzen gesetzt worden. Es ist wirklich ein gelungener Versuch, Missbräuche zu verhindern. Mit unseren Veränderungen an der Europäischen Ermittlungsanordnung zeigen wir als Europäisches Parlament, dass der Schutz von Grundrechten und die verstärkte polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Europa miteinander vereinbar sind.